Wir sind uns hier im Parlament einig, dass wir Menschen in Not, vor allem in Seenot, helfen müssen. Das steht außer Frage und ist auch Rechtslage in der Europäischen Union.

Da wäre die Bitte an den Europäischen Rat, ein Signal Richtung Syrien auszusenden, dort jetzt aktiv zu werden und feste Kontingente zuzusagen, um den Bürgerkriegsflüchtlingen vor Ort zu helfen. Aber es gibt einen dritten Punkt, und da gibt es einen Unterschied hier im Haus. Wenn ich den Kollegen Swoboda, den Kollegen Verhofstadt und andere höre, die mehr legale Migration fordern, um das Problem zu lösen, dann stelle ich mir zunächst die Frage Es wird so getan, als gäbe es diese legale Migration nicht. Wir haben Hunderttausende von EU Ausländern, die jedes Jahr nach Europa kommen. Es wird aber national entschieden, und es ist auch gut, dass die nationalen Kollegen darüber entscheiden, welche Zuwanderungsquoten wir haben, weil die besser Bescheid wissen über die Arbeitsmärkte als wir auf europäischer Ebene.

Glauben Sie denn, dass man mit legaler Zuwanderung dann die hunderte von Millionen, die noch warten in Afrika und die aus der Hoffnungslosigkeit entfliehen wollen, davon abhalten kann, den Weg über die Schlepperbanden zu gehen? Glaubt das ernsthaft jemand? Das Dritte, Herr Swoboda Ich möchte, dass Sie die Argumentation, wir müssten jetzt die Türen öffnen, gerne einmal den griechischen Jugendlichen, den italienischen Jugendlichen, den spanischen Jugendlichen erklären!

Unsere Jugend in Europa hat keine Arbeit! Und dann gibt es ernsthafte Überlegungen, die Türen für afrikanische Jugendliche zu öffnen. Das kann nicht der richtige Weg sein! Deswegen Ja zur Hilfe in Syrien, ja zur Hilfe bei wirklich Verfolgten, aber bitte hören Sie auf, die legale Migration als eine der Antworten zu geben. Wer das propagiert, der schafft die Grundlage für Rechtspopulisten in der Europäischen Union.